virðulegi forseti ég efast ekki um að ferlið í umsókninni og að aðild okkar íslendinga að öryggisráði sameinuðu þjóðanna sé búið að vera til mikillar fyrirmyndar og þar hafi frábært fólk starfsmenn utanríkisþjónustunnar sem aðrir

vegna þess að þetta snýst enn og aftur um forgangsröðun þetta snýst um forgangsröðun fjármuna forgangsröðun þess sem við raunverulega höfum að gefa í alþjóðasamfélaginu raunverulega verið að þeirrar þekkingar og visku sem við höfum að miðla og á þessu sviði finnst mér við einfaldlega ekki vera að forgangsraða rétt svo lengi sem við íslendingar getum ekki eigum sinni verið til fyrirmyndar í loftslagsmálum þá er auðvitað staða okkar því miður frekar aum á ýmsum öðrum sviðum en mig langar hins vegar líka að benda hæstvirtum ráðherra og háttvirtum þingmanni á þá staðreynd að það er mjög athyglisvert sem hefur komið í ljós í þessu ferli varðandi öryggisráðið hvað er það sem einmitt afríkuþjóðirnar og fleiri lofsama ísland fyrir jú þeir hafa þá von í brjósti að við séum sjálfstæð rödd sem stendur utan bandalaga utan evrópusambandsins utan þessara stóru fylkinga þar liggur okkar styrkur og við eigum að halda í það og um leið fara fram af ábyrgð í verkum sem raunverulega geta leitt okkur til góðs ég hefði frekar viljað sjá þessa fjármuni til dæmis í jafnréttismál í umhverfismál og í margt annað heldur en akkúat þetta